Wir haben bereits wichtige Maßnahmen gesetzt, um die Staatsschuldenkrise in den Griff zu bekommen. Eurobonds, oder wie sie nun bezeichnet werden Stabilitätsanleihen und damit verbunden die vorgeschlagene Roadmap zur Überwindung der Krise sind weitere gute Ansätze, um wieder ein stabiles Gleichgewicht in der Eurozone zu erreichen. Mittelfristig und in Kombination mit einer verlässlichen Haushaltsdisziplin können diese Finanzinstrumente die Eurozone stabil und resistenter gegen Schocks machen, und zwar gegen externe Schocks. Ich kann zwar die Argumente der Eurobonds Gegner im Hinblick auf moral hazard nachvollziehen und stimme zu, dass wir hier noch weitere Lösungen benötigen. Aber eine pauschale Ablehnung und das Argument, Eurobonds wären ein Freibrief an hochverschuldete Länder oder gar eine Komplettversorgung der Krisenländer, ist weit hergeholt. Die gemeinsame Emission von Anleihen wird an strenge Bedingungen geknüpft sein und klare Regeln für die Eurostaaten haben.